Erstens In der Abstimmungsliste meiner Fraktion ist die fünfte Abstimmung mit plus zu versehen.

Zweitens Als Berichterstatter bitte ich, die Schlussabstimmung zur legislativen Entschließung auszusetzen, damit wir nach der Stellungnahme des Plenums mit dem Trilog beginnen können.